En tant que rapporteure, j'attire votre attention sur le fait que le Fonds social européen, c'est le levier politique du retour à l'emploi des plus fragiles.